virðulegi forseti ég vil byrja á því að þingsályktunartillaga mín komst á dagskrá ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um stefnumörkun í málefnum kvenfanga og stofnun deildaskipts fangelsis fyrir konur tillagan er á þingskjali átta hundruð og þrettán þingmál númer fimm hundruð og fjórtán flutningsmenn tillögunnar eru ásamt mér háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir ögmundur jónasson paul nikolov tillögugreinin er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að móta stefnu í málefnum kvenfanga og undirbúa byggingu deildaskipts fangelsis fyrir konur sem yrði á höfuðborgarsvæðinu í tilefni af stækkun kvíabryggju þann þriðja október síðastliðinn tilkynnti dómsmálaráðherra að núverandi ríkisstjórn hefði hug á því að fylgja eftir áætlun um endurnýjun og nýbyggingar fangelsa í landinu til þessarar áætlunar er einnig vitnað í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar en hún var samþykkt árið tvö þúsund og fimm af þáverandi ríkisstjórn í áætluninni kemur fram að til stendur að gera endurbætur á fangelsinu á akureyri sem nú eru búnar að fjölga skuli rýmum á kvíabryggju úr fjórtán í tuttugu og tvö og að gera skuli endurbætur á aðkomu og heimsóknarhúsi á litla hrauni þar að auki á að byggja sex klefa deild fyrir konur sem og opnari deild fyrir fanga en nú stendur til boða í fangelsinu einnig stendur til að reisa nýtt fangelsi með sex til fjögurra klefum á höfuðborgarsvæðinu þar sem væri gæsluvarðahald afplánun í skamman tíma meðferðar og sjúkradeild í október tvö þúsund og sex skipaði björn bjarnason dómsmálaráðherra nefnd undir forustu margrétar sæunnar frímannsdóttur sem ætlað var að leggja fram tillögur að markvissri stefnu varðandi framtíðarrekstur fangelsisins að litla hrauni

í skýrslunni er meðal annars fjallað um þá stefnu fangelsismálayfirvalda að vista kvenfanga í öryggisfangelsinu á litla hrauni nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að það sé mikilvægt að konur hafi kost á því að afplána refsivist sína í sérstöku kvenfangelsi einnig telur nefndin mikilvægt að mótuð verði sérstök stefna í málefnum kvenfanga ljóst er að ísland hefur staðið afar langt á eftir þeim löndum sem við berum okkur saman við hvað afplánunarmál kvenna varðar þegar litið er til skipanar mála í löndum sem talin eru framarlega í málefnum kvenfanga er misjafn hátturinn á í svíþjóð eru kvenfangar vistaðir í sérstökum kvennafangelsum danir hafa vistað karla og konur í sameiginlegum fangelsum en þó á aðskildum deildum og það sama á við um noreg norðmenn eru einnig með sérstök kvennafangelsi bretar og kanadamenn hafa hins vegar ekki verið með blandaða fangavist í febrúar síðastliðinn eftir stækkun kvíabryggju voru kvenfangar í fyrsta sinn vistaðir í fangelsinu á kvíabryggju í grundarfirði þar er nú útbúið sérhúsnæði fyrir konur samskipti kynjanna eru með sama hætti og í öðrum fangelsum landsins og er föngum gert að fara eftir sérstökum reglum um samskipti kynjanna konur eru á sama hátt og karlar sérvaldar í afplánun á kvíabryggju þær taka þátt í því sama og karlar innan fangelsis fram kemur í viðtali við erlend baldursson afbrotafræðing hjá fangelsismálastofnun í fréttablaðinu sautjánda febrúar síðastliðinn með leyfi forseta að konu hafi ekki möguleika fyrir hendi til dæmis hvað tómstundir útivist og vinnu varðar í kópavogsfangelsi þar sem þær hafa alla jafna afplánað mikilvæg er að það ríki jafnrétti milli kynja í fangelsum landsins eins og annars staðar og

það þarf að leiðrétta þá mismunun sem hefur átt sér stað á hlut kvenna og auka fjölbreytni í afplánunarúrræðum fyrir konur auðvitað ber að fagna því

þyngra en efnahagsleg rök eitt af höfuðmarkmiðum á sviði fangelsismála hlýtur að vera að aðstoða þann sem afplánar dóm til að breyta lífi sínu til hins betra til þess þarf fanginn stuðning og skapa þarf skilyrði sem bjóða upp á þau fjölþættu úrræði sem þarf til þess að koma til móts við mismunandi aðstæður fólks núverandi framboð á fangelsisvistun fyrir konur býður ekki upp á slíkt aðbúnaður í fangelsinu við kópavogsbraut er engan veginn viðunandi og fyrirhuguð uppbygging á litla hrauni kemur á mörgum sviðum ekki til móts við þarfir kvenna tölur frá noregi sýna að konum fjölgar í fangelsum þarlendis og stafar það að mestu leyti af fjölgun fíkniefna og auðgunarbrota það er engin ástæða til að ætla að ekki megi sjá sömu þróun hérlendis samkvæmt grein margrétar sæmundsdóttur um vangaveltur um félagslega stöðu kvenna í afbrotum frá tvö þúsund og fimm með leyfi forseta eru konur að jafnaði dæmdar fyrir önnur brot en karlar brot þeirra eru ekki eins ofbeldisfull en það sem bæði kynin virðast eiga sameiginlegt eru fíkniefnabrotin en um þrjátíu prósent eru að afplána fangelsisvist fyrir slík brot rannsóknir hafa einnig sýnt að konur hafa að jafnaði lengri meðferðarsögu á bak við sig en karlar sem afplána fangavist þær þurfa því afar góð meðferðarúrræði og í mörgum tilvikum aðstoð frá aðilum eins og stígamótum og kvennaathvarfi meiri hluti kvenfanganna sem voru að afplána í fyrsta sinn áttu við mun meiri félags og heilbrigðisvanda að stríða en karlmenn í sömu stöðu í raun er vandi þeirra mun líkari félags og heilbrigðisvanda karlfanga sem við í daglegu máli köllum síbrotamenn þeir sem starfa innan fangelsismála hafa bent á mikilvægi þess að taka tillit til sérþarfa kvenna en þarfir þeirra eru á ýmsan hátt aðrar en karla einnig hafa margar þessara kvenna alist upp við líkamlegt og eða andlegt ofbeldi og eru úrræði sem ætla þessum þörfum grundvöllur þess að þeim vegni vel þegar afplánun lýkur sameiginleg afplánun karl og kvenfanga getur haft í för með sér að meðferðarskilyrði þessara kvenna versni oft eru eldri tengsl til staðar á milli kven og karlfanga meðal annars sökum smæðar okkar hér á íslandi og flækir það málið enn frekar menntunarstig þeirra kvenna sem tóku þátt í rannsókn margrétar var lágt en sextíu og eitt prósent þeirra höfðu einungis lokið grunnskólaprófi það vantar töluvert upp á möguleika kvenna á því að sækja menntun innan fangelsanna mikilvægt er að boðið sé upp á kennslu við hæfi og einstaklingsmiðaða ráðgjöf góð aðstaða til að stunda nám þarf að vera til staðar og tryggja þarf föngum náms og starfsráðgjöf rannsóknir hafa sýnt að menntun í fangelsi hefur fyrirbyggjandi áhrif og er því bara af hinu bjóða viðunandi útivistar og líkamsræktaraðstaða er augljóslega einnig mikilvæg fyrir fanga núverandi aðbúnaður býður ekki upp á slíkt og í hugmyndum um uppbyggingu á litla hrauni er ekki gert ráð fyrir breytingum á þeirri aðstöðu sem fyrir er sem þýðir að hún mun ekki verða viðunandi fyrir kvenfanga sem þar munu afplána sinn dóm af rannsóknum sem gerðar hafa verið um tómstundaframboð til kvenna í blönduðum fangelsum kemur fram að þær hafa ekki sama aðgang að fjölbreyttum úrræðum og karlmenn innan fangelsisins og blönduð fangelsisvist er

tækifæri til þátttöku í samfélaginu er lykilatriði í því að upplifa sig sem hluta af heildinni því er framboð á atvinnu námi og tómstundum ásamt viðeigandi meðferð á heilbrigðis og félagslegum vanda algjör grundvöllur

þannig fá fangar þau verkfæri sem þarf til að takast á við kröfur samfélagsins sjötíu prósent þeirra kvenna sem tóku þátt í rannsókn margrétar voru mæður og tæplega helmingur þeirra á fleiri en eitt barn þetta þýðir að fangelsun mæðra á tímabilinu nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund og þrjú hafði snert um sextíu börn á íslandi við megum ekki gleyma því að þegar mæður eru dæmdar í fangelsisvist eru börn að sama skapi dæmd í aðskilnað brýnt er að konum sem afplána fangavist sé boðin viðunandi aðstaða fyrir börn það þarf að taka tillit til þess að fangar og ekki síst kvenfangar hafi sterk tengsl við fjölskyldu sína og þurfi að þeim að halda auk þess sem það er nauðsynlegt fyrir börnin það er því mikilvægt að staðsetning kvennafangelsis sé þannig að það sé aðgengilegt fjölskyldum þeirra sem afplána þar konur sem búa við erfiðar aðstæður félagslega og heilbrigðislega eru afar viðkvæmar fyrir hlúa þarf að þeim og veita þeim þá aðstoð sem þarf þannig að þær geti tekist á við umönnun barna sinna eftir að afplánun lýkur og að þær þurfi ekki að lifa í fátækt og óöryggi núverandi aðstæður fyrir börn mæðra sem eru í fangelsum á íslandi eru engan veginn viðunandi í ljósi þess að aðskilnaður mæðra frá börnum sínum er beinlínis niðurbrjótandi fyrir konur í fangavist að ekki sé talað um áhrifin á börnin er okkur skylt að bæta þetta samskipti við aðstandendur og börn eru það mikilvægasta í lífi margra fanga og ber okkur því að skapa skilyrði sem viðheldur þeim góðu tengslum sem fyrir eru hægt er að halda því fram að konur í afplánun á íslandi hafi gleymst í þessari uppbyggingarvinnu sem dómsmálaráðuneytið vinnur að uppbygging refsivistar er að stærstum hluta sniðin að þörfum karla það er afar brýnt að nú verði eitthvað að gert fangelsismálastofnun og starfsmenn hennar vinna mjög gott og mikilvægt starf en núverandi aðstæður eru hamlandi fyrir það uppbyggingarstarf sem þar er í gangi

virðulegi forseti ég skora á stjórnvöld að hefjast þegar handa við að bæta úr þessum málum ríkisstjórn sem er tíðrætt um mannréttindi og jafnrétti hlýtur að líta svo á að henni beri að hlúa að hag kvenfanga til jafns